Jest takie miejsce w Europie na terytorium Unii Europejskiej, na Cyprze otoczone drutem kolczastym miasto tysięcy opustoszałych domów, kościołów, szkół, przedszkoli, boisk i placów zabaw którego mieszkańcy marzą o dniu, w którym będą mogli wrócić do miejsc swojego dzieciństwa. Aby marzenia te stały się rzeczywistością, tak ważna i potrzebna jest pomoc ze strony instytucji międzynarodowych, w tym w szczególności Parlamentu Europejskiego. Za tę pomoc w imieniu swoim, moich koleżanek i kolegów sygnatariuszy oświadczenia pisemnego nr 0042, a szczególnie w imieniu mieszkańców Famagusty, ich dzieci i wnuków, chciałbym Wam wszystkim bardzo podziękować. Wierzę, że ten komunikat zmotywuje Komisję Europejską, państwa członkowskie, ONZ, a szczególnie rząd Turcji, do ściślejszej współpracy oraz do podjęcia dalszych działań w tej sprawie.